virðuelga frú forseti

lögum um innflutning á dýrum í því skyni að auðvelda og hraða erfðaframförum í svínarækt tildrög frumvarpsins eru að sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið skipaði sérfræðinganefnd árið tvö þúsund og átta til þess að gera tillögur um leiðir til að efla og auka hagkvæmni í svínarækt meðal annars með tilliti til hugsanlegs innflutnings á erfðaefni með það að leiðarljósi að búgreinin verði arðbær og samkeppnisfær við aðrar greinar og matvælaöryggi og sjúkdómavarnir séu nægilega tryggð nefndin hefur gert að tillögu sinni að heimilað verði að flytja frosið svínasæði beint inn á bú hér á landi að uppfylltum nánar tilteknum kröfum um heilbrigðisástand í útflutningslandi útflutningsstöð og því búi sem nýtir sæðið þá er einnig gert ráð fyrir einangrunartíma hér á landi svo að ganga megi úr skugga um að viðsjárverðar breytingar hafi ekki orðið á svínum í útflutningslandi þaðan sem sæðið er fengið meðþessu frumvarpi þessu er farið að tillögu nefndarinnar þá felur frumvarpið í sér að ákvörðunarvald um hvort heimila skuli innflutning er lagt til matvælastofnunar en þá ákvörðun má síðan bera undir sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti til úrskurðar ég vil að öðru leyti vísa til þeirra athugasemda sem fylgja frumvarpinu og fylgiskjals með því sem hefur að geyma meðal annars kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins ég legg auk þess til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og annarrar umræðu varðandi umsögn fjármálaráðuneytisins um kostnað geri frumvarpið verði það að lögum eins og þar stendur óbreytt að lögum verður ekki séð að það muni hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð það er ljóst að þarna eru miklir hagsmunir í húfi fyrir okkar svínabændur og